Szomorú, hogy a kisebbségek kollektív jogfosztását igazoló politika még ma is kerékkötője lehet az integrációs folyamat továbblendülésének. Itt szeretném megköszönni az Elnök úrnak, amit a normalitás helyreállítása érdekében tett Szlovákiában. A nyelvtörvény csak ilyen szomorú kis fejezet.

A cseh államfőnek a Lisszaboni Szerződés nélkül is tudnia kell, hogy a Benes dekrétumok a kollektív bűnösség elvének érvényesítésével születtek és nem az Alapjogi Charta törvényerőre emelkedésével válnak jogellenessé, hanem jelenleg is ellentétesek több mint hat európai dokumentummal. Bízunk abban, hogy a Lisszaboni Szerződés és az EU jövőjét nem a II.